r. zostały oszacowane na mniej więcej 50 mln euro. To są straty potężne, które powodują coraz trudniejszą sytuację finansową przedsiębiorstw przewozowych. To dotyczy zapewne także być może w mniejszym wymiarze Czech, krajów nadbałtyckich, Finlandii.